Una represión que —como decía— el régimen ha querido silenciar a toda costa, así como eludir su responsabilidad, incluso culpando a terceras naciones de la misma.

También se ha prohibido a los medios de comunicación grabar en las calles y, por supuesto, cómo no, se ha culpado a los Estados Unidos, a Arabia Saudí o a Israel del descontento social. Hoy, desde aquí, desde el Parlamento Europeo, lo que queremos decirles a los ciudadanos de Irán, a los iraníes, es que no están solos. No están solos los jóvenes que claman en las calles por su libertad y sus derechos. No están solas las mujeres que cada miércoles protestan por el uso obligatorio del velo.

Y no están solos los activistas de derechos humanos encarcelados. Quisiera también poner el foco en la importancia de la coherencia a la hora de defender los derechos humanos en esta Cámara y apelar a ciertos sectores de la izquierda que, aparentemente, defienden los derechos humanos de una manera distinta dependiendo de dónde se estén dando estas violaciones, y apelar a que seamos contundentes.